Cette citation de Bossuet me vient à l'esprit lorsque je vois les mines déconfites des européistes cinq années après les révolutions arabes que vous appeliez des printemps. Avec la complicité de l'administration Obama, vous avez déclenché des guerres en Syrie et en Libye, dont les conséquences se sont révélées catastrophiques, de la montée du terrorisme islamique à la submersion migratoire que nous connaissances aujourd'hui. Les Sarkozy et Hollande devront un jour rendre des comptes aux peuples européens pour ce qui concerne notamment le cas de la France. L'Union européenne s'est marginalisée dans le monde arabe du fait qu'elle a soutenu les perdants en Syrie et en Égypte, et a contribué, toujours au nom du renouveau démocratique, à l'effondrement de la Libye, avec les conséquences que l'on sait.